Nietrudno zauważyć, że konsumenci są coraz bardziej zainteresowani nabywaniem żywności produkowanej na miejscu czy też produkowanej w pobliżu, czy w odległości zera kilometrów, lub oznakowanych w podobny sposób. Warto zwrócić uwagę na konieczność wypracowania wyjaśnień i odpowiedniej interpretacji używanego znaczenia określenia produkowane na miejscu. Musimy bowiem zapewnić w tym zakresie przejrzystość i uniknąć oszukiwania konsumentów. Należy wypracować definicje i kryteria oznakowania żywności produkowanej na miejscu, co byłoby sposobem na zagwarantowanie konsumentom możliwości dokonywania swobodnego i świadomego wyboru w oparciu o wyraźne i poprawne informacje.